Mit meiner Wortmeldung wollte ich eigentlich hervorheben, dass wir in Zukunft auch weiterhin integrierte Unternehmen brauchen, dass es nicht die Kompetenz der Kommission sein kann, dass sie sich letztendlich in die Organisationsstrukturen eines Unternehmens einmischt.